Nul n'est besoin de rappeler, ici, comment le chef de l'État actuel est arrivé au pouvoir en 2003, et les élections de 2011, largement contestées, ne l'ont en rien légitimé.

La dernière résolution pertinente sur ce pays date de 2001, il y a douze ans, date de la première tentative, ratée celle là, de coup d'État de François Bozizé. Il est donc temps de nous réveiller. Alors que les combats avaient repris en décembre dernier, un accord de paix a pu être signé entre les différentes forces en présence, avec le soutien des organisations régionales.